Zaradi zgrešenega sistema ravnanja z odpadno embalažo, tako pomembno zadevo, kot je obdelava in predelava odpadkov, prenaša v roke zasebnih družb, se je do konca septembra letos v centrih javnih služb, ki zbirajo odpadke, nabralo več kot devetdeset tisoč ton različne odpadne embalaže in nagrobnih sveč. In to zato, ker na neki točki profitni motiv zasebnih družb za ravnanje z odpadno embalažo ni bil več zadovoljen, ker ni bilo več dodatnih dobičkov v odvozu embalaže. Sla po dobičku je tako še enkrat več povzročila veliko nevarnost za javno zdravje in čisto življenjsko okolje. Imamo vrsto zasebnih družb, ki prevzemajo odpadno embalažo v nadaljnjo obdelavo zgolj in edino le z namenom kovanja dobičkov in imamo kupe odpadne embalaže, ki ležijo v zbirnih centrih. Sistem je slab in nevzdržen. Odvoz in obdelava odpadkov sta službi, ki bi se morali izvajati neprofitno s strani podjetij v javni lasti, ki bi bila pod neposrednim nadzorom države ali občin. Zakon nič od tega ne vzpostavlja. Vse, kar ta zakon vzpostavlja, je, da bo država zdaj sama na lastne stroške pospravila tisto, kar bi morale že prej zasebne družbe. Osmi člen zakona, po katerem naj bi država izterjala stroške odvoza od zasebnih družb, ki so zakuhale trenutno smetarsko krizo, je milo rečeno farsa. Da je res tako, dokazuje tudi amandma, ki ga je vložila koalicija, s katero se dolžnost države, da izterja vračilo stroškov družb, črta. Ostaja samo še pravica zahtevati vračilo stroškov, ne več dolžnost, spoštovane in spoštovani, le še pravica. Država bo torej lahko zasebne družbe prosila, da naj plačajo pospravljanje tega, kar bi morale same, a jasno je, da zasebne družbe tega ne bodo storile, ker to pač ni rentabilno, ker to pač ni dobičkonosno. Zakon, ki ga obravnavamo, ni trajna rešitev, čeprav je bil do sprejetja amandmaja na odboru mišljen kot tak. Se pravi, da bi imeli zgrešeni sistem, in ko bi ta odpovedal, bi država pač počistila s privatniki. Z amandmajem, sprejetim na odboru, se je veljavnost zakona časovno zamejila, zato v Levici sprejemu tega zakona ne bomo nasprotovali. Res je, da ne gre za spremembe sistema ravnanja z odpadki, kot bi si jih želeli v Levici, a vendarle bo zakon omogočil odvoz embalaže iz zbirnih centrov javnih podjetij, ki zbirajo odpadno embalažo, s čimer se bodo odpravile nevarnosti za javno zdravje in okolje, ki jih ta nakopičena odpadna embalaža ta trenutek predstavlja. Za konec naj se dotaknem še vprašanja sežiga odpadkov, ki se je pojavilo že na odboru. Zavedamo se, da je odpadna embalaža, ki se bo sanirala na podlagi sprejetja tega zakona, po večmesečnem gnitju v teh centrih degradirana do te mere, da je le malo možnosti za njeno reciklažo in da bo najverjetneje šla v sežig. To, da zakon ne vsebuje zadostnih varovalk, da ta embalaža ne bo sežgana v neki sežigalnici z nizkimi okoljevarstvenimi standardi, je še eden od razlogov, zakaj v Levici tega zakona tudi ne bomo podprli. Skratka, ne bomo mu nasprotovali, a tudi podpreti ga ne moremo. Kar se tiče gradnje novih sežigalnic Sloveniji, v Levici sporočamo, da jih ne podpiramo. Absurdno je, da minister iz stranke, ki se je v prejšnjem mandatu najbolj širokoustila o nujnosti vzpostavitve krožnega gospodarstva, sedaj razmišlja o gradnji novih sežigalnic. Odpadki v krožnem gospodarstvu niso gorivo, ampak so surovina. Najprej moramo znižati količino odpadkov, kar pa jih ostane, jih moramo reciklirati. Ob znatnem zniževanju snovnih tokov odpadkov je vsaka sežigalnica, pa najsi bo še tako okoljsko sprejemljiva, nerentabilna. Zato ne čudi, da minister že zdaj pravi, da bodo sežigalnice neprofitne. Seveda bodo, a ne zato, ker bi profite, ki bi jih ustvarjale, vračale nazaj v skupnost in v ukrepe za sanacijo onesnaženega okolja. Neprofitne bodo zato, ker ob radikalnem znižanju obsega odpadkov dobičkov sploh ne bodo mogli ustvarjati. Na dolgi rok sežigalnice ne bodo rešile okoljskih problemov, ki jih ustvari odpadna embalaža, ampak bodo za hranjenjem neučinkovitega sistema produkcije, temelječega na uničevanju naravnih virov z emisijami toplogrednih plinov, okoljske probleme samo še povečale. Hvala lepa.